Meine Damen und Herren, nur 17 der journalistischen Arbeitskräfte bei Zeitungen sind Frauen.

Statistisch kommt in Kino und TV Filmen aus Deutschland auf zwei männliche Protagonisten eine Frau in einer Hauptrolle.

Es ist also höchste Zeit, wirklich etwas für die Rechte der Frauen zu tun und nicht nur Makulatur zu betreiben. Denn die Verantwortlichen in Redaktionen und Filmstudios geben sich angesichts dieser Schieflage betroffen, wollen aber nichts ändern. Wir müssen mit klaren politischen Forderungen antworten. Eine verbindliche Frauenquote in medialen und journalistischen Berufen muss jetzt durchgesetzt werden.